Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi vám moc poděkovat za tu debatu, která tady proběhla, a mám víru v zítřejší hlasování a v to, že snad už teď, byť by se to nemělo říkat dopředu, mohu říct, že se nám povedl obrovský kus práce. Já bych chtěla snad jen podotknout, že se rozhodně téma palmového oleje a také to byl důvod, proč se ta zpráva rozšířila ze tří stran na dvacet, netýká pouze odlesňování, týká se obchodu s dětmi, lidské práce, týká se sociálních aspektů, týká se biodiverzity, týká se neskutečné spousty témat. A jak tady řekl jeden z kolegů možná v tuto chvíli hasíme nejen požár v Indonésii, ale hasíme požár, který jsme dlouho přehlíželi právě tím, jak jsme dovolili, aby produkce palmového oleje rostla a naše spotřeba rostla neuvěřitelným způsobem. Já chci jenom dodat to, že jsem moc ráda, že my tady v Evropském parlamentu jsme zvládli tu debatu jako debatu komplexní. Debatu, která možná nebyla tak vyhrocená a emoční, jak si někteří na začátku představovali, ale která byla věcná, apolitická, vyvážená a pevně věřím, že v té zprávě najdete vše, co se palmového oleje týká. Koneckonců to konstatovali nejen nevládní organizace, kterým moc děkuju za podporu, ale také průmysl, se kterým jsme o těch věcech otevřeně komunikovali, a všichni, kteří se o to téma zajímali, vyjma některých lobbistických organizací z některých zemí, které nás ani nekontaktovaly,

Komise má řadu doporučení, já za ně děkuju. Díky za tu studii, na kterou čekáme a podle mých původních informací měla být už v únoru. Ale nemůže to být o studiích, o doporučeních, o konferencích, pane komisaři, prosím, tohle už musí být o konkrétních věcech a konkrétních činech, nejenom Evropské komise, ale nás všech. My vám v té zprávě snad ukazujeme cestu. Já děkuji, že za tím společným cílem možná půjdeme různými cestami, ale dojdeme do toho společného cíle a dojdeme do něj včas.